Ich möchte den Kollegen Posselt fragen, wie er eigentlich die gegenseitige Toleranz der Religionen im Irak sieht, und was man hier tun könnte, um die Toleranz zu verstärken und vor allem den Respekt füreinander.